Diskusia o medzinárodných dohodách o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu cestujúcich s Austráliou, Kanadou či Spojenými štátmi vždy nastoľuje otázku dodržiavania práv občanov Európskej únie v oblasti ochrany osobných údajov. Aj v tomto prípade predloženej dohody s Austráliou nie je možné vyhnúť sa istým pochybnostiam o tom, že narábanie s údajmi občanov Európskej únie austrálskymi bezpečnostnými službami bude v súlade s právom Únie. Skutočnosť, že dohoda obchádza všeobecne známe kritériá Európskeho parlamentu pre udeľovanie súhlasu s uzatváraním dohôd s tretími krajinami o prenose údajov PNR, svedčí buď o nie celkom profesionálnej práci v Komisii, alebo, čo je podľa mňa ešte vážnejšie, o prejave istej miery ignorácie názoru Európskeho parlamentu, a tým aj priamo volených legitímnych zástupcov európskeho ľudu. Som presvedčený, že Európsky parlament je odhodlaný spolupracovať so všetkými krajinami v boji proti terorizmu, ale nemôže to byť predsa za cenu porušovania základných práv našich občanov.